i nie było powodów, aby gwałtownie je przyspieszać i zawierać porozumienie wtedy, kiedy nie pracował już Parlament Europejski. Wiem, że protestowały w tej sprawie rządy Francji, Polski, Belgii i Irlandii, wskazując, że dodatkowy import na rynek Unii, w szczególności wołowiny, drobiu, wieprzowiny, cukru i etanolu, może zdestabilizować te rynki, tym bardziej w przypadku bezumownego brexitu. W sytuacji kiedy produkcja rolna w krajach Mercosuru nie jest objęta koniecznością spełniania wysokich norm sanitarnych, fitosanitarnych, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, trudno będzie z nią konkurować europejskim rolnikom. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tymczasowego wdrażania tej umowy bez zgody nowego Parlamentu i nowej Komisji Europejskiej.